Panie Przewodniczący! Rosyjski wymiar sprawiedliwości, który powinien pozostać niezależny, jest doskonałym narzędziem pozwalającym władzy bić opozycję młotem ciężkich wyroków w odosobnionych syberyjskich placówkach lub rozmywać niewygodne sprawy, przez lata pozostawiając je nierozwiązane. Rosyjskie służby oraz prokuratura wciąż nie potrafią choćby znaleźć i osądzić zabójców Anny Politkowskiej oraz Natalii Estimirowej. Bardzo niepokojące sygnały dochodzą również w sprawie rosyjskiej organizacji Gołos zajmującej się monitoringiem wyborów. Moskiewski sąd skazał ją na 30 tys.

Niepokoi to, że pojawił się projekt, dzięki któremu sąd konstytucyjny Federacji Rosyjskiej ma uzyskać prawo do blokowania wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pojawia się zasadnicze pytanie, w jaki sposób Europejska Służba Działań Zewnętrznych zareagowała na wspomniane bezprawie i niszczycielskie dla państwa prawa przypadki. Na tle tych wydarzeń skazanie członkiń zespołu Pussy Riot, których wulgarne działania obrażają również tysiące chrześcijan na świecie, może być tylko i wyłącznie rozpatrywane w kontekście surowości, a nie zasadności wymierzonej kary.